zaś interwencja nastąpiła po braku odpowiedzi ze strony stacji na przesłane wcześniej ostrzeżenia. Palestyńczycy odebrali nalot jako akt tłumienia wolności słowa i naruszenie ich rządów na Zachodnim Brzegu. Stacje telewizyjne nadawały już od dawna i wcześniej jakoś ich sygnał nie przeszkadzał. Izrael musi uszanować istniejące porozumienia z Autonomią Palestyńską ustanowione w Oslo. Tylko pokojowe, nie brutalne, sposoby rozwiązywania konfliktu mogą przynieść wymierne rezultaty i zapewnić długotrwały pokój i stabilność w tym regionie. Każdy naród ma prawo do samostanowienia, a obywatele do życia w pokoju. Dwa rozdzielne państwa dla dwóch odmiennych narodów to jedyny sposób dla rozwiązanie długotrwałego konfliktu. Dlatego apeluję do obu stron o natychmiastowe wznowienie rozmów pokojowych zgodnie z ustalonymi przez oba państwa wytycznymi.